Gospođo predsjedavajuća, usvajanje instrumenta za stabilnost na temelju izvješća koje je predložio naš kolega Bütikofer pridonijet će, naravno, jačanju uloge Europske unije u rješavanju kriza i sukoba na globalnoj razini te doprinijeti našoj ulozi u jačanju sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Sukobi su često u povezanosti sa stabilnosti država i dodatno povezani sa slabim vladama i siromaštvom. Sve veće i učestalije klimatske promjene multiplikator su postojećim prijetnjama i dodaju novu dimenziju ljudskim nemarima i rizicima sigurnosti. Stoga smatram da je instrument za stabilnost izuzetno važan, da ga Europska unija iskoristi i iskoristi svoj globalni potencijal i pri financiranju različitih projekata i pri osiguranju stabilnosti i mira diljem svijeta. Ono što je posebno važno je da ovaj instrument u sljedećih sedam godina ima na raspolaganju skoro tri milijarde eura i uvjeren sam da će u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama osnažiti naš vanjsko politički položaj.